A Regionális Fejlesztési Bizottság tagjai örömmel fogadták azokat a döntéseket, amelyeket a Költségvetési Bizottság hozott, és azt kéri a Tisztelt Háztól, hogy ezt a szavazás során érdemben már ne változtassa meg. Vitánk tehát nem egymással van, hanem a Tanáccsal, elsősorban a fejlesztési pénzek kifizetési előirányzatait illetően. Elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy az elmaradt térségek felzárkóztatását fékezzük. A biztos úr is elmondta, hogy a Bizottság előterjesztése 9 milliárdos visszavágást tartalmaz. Mi, a Regionális Fejlesztési Bizottságban nem mentünk bele abba a veszekedésbe, hogy most egy alkufolyamatot indítsunk el. Úgy gondoltuk, hogy a Tanácsnak is érdemes lesz és szükséges elfogadni a Bizottság e tekintetbeli bölcsességét. Ehhez kompromisszumkészség kell az egyeztető tárgyalások során, kompromisszumkészségre viszont csak politikai döntéssel felruházott miniszterek képesek.